Dopo le barbarie degli attentati terroristici delle ultime settimane, un'altra orrenda tragedia ha colpito la città di Londra. Abbiamo di nuovo assistito tutti quanti a scene drammatiche un grattacielo in fiamme, con molti morti, purtroppo, con molti dispersi.

Questa vicenda rappresenta un dramma per la città di Londra, un dramma per il Regno Unito, un dramma per tutti quanti noi. A nome del Parlamento europeo, voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nelle operazioni di soccorso, centinaia e centinaia di vigili del fuoco, donne e uomini della polizia. Persone che hanno rischiato la vita per salvare la vita di altri. Cari colleghi, per questo vi chiedo, ancora una volta, di unirvi a me in un minuto di silenzio per ricordare le vittime innocenti della tragedia di

Una notizia positiva non può certamente cancellare il dolore che colpisce il popolo britannico e le famiglie delle vittime anche, pare, di altri paesi dell'Unione europea. Però, oggi, mi sento orgoglioso di ricordare che si chiude l'epoca del roaming nell'Unione europea. Si tratta di un grande risultato. I cittadini, gli studenti, chi viaggia per lavoro e i turisti potranno muoversi in tutta l'Unione senza costi addizionali per le loro chiamate o per l'utilizzo della rete Internet.

Ringrazio il Parlamento per aver portato a positiva conclusione una battaglia durata anni, se pensiamo che la prima volta che quest'Aula si è espressa contro i costi eccessivi del roaming è stata nel lontano 2005. Da allora ci siamo battuti ottenendo una loro costante diminuzione, fino ad arrivare alla completa abolizione del roaming che possiamo verificare a partire da oggi. Vorrei ringraziare per nome tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato nel corso dell'ultimo decennio, ma la lista sarebbe troppo lunga. Tuttavia, permettetemi una menzione dei colleghi che in questo Parlamento hanno condotto a buon fine questa lunga battaglia del Castillo, Kumpula Natri, Toia, Ford, Rohde, Harbour, Matias, Reimon, Tamburrano, Rübig, Tošenovský, Ferreira, Borrelli, Fontana. E una menzione particolare alla nostra collega, nonché vicepresidente